Dat alleen al zou een reden moeten zijn voor het Parlement om geen kwijting te verlenen aan de Commissie. Ik denk dat er weinig nationale parlementen zijn die zo coulant zouden zijn tegenover hun regering als dat zou voorkomen. De tendens is ook niet in de goede richting. Het Europees Parlement heeft door de jaren heen veel adviezen gegeven over hoe het zou kunnen worden verbeterd.

Het Parlement zou dat kunnen analyseren en een dialoog beginnen met de Commissie over de verbeteringen.